Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovani prisotni, spoštovana gospa varuhinja, spoštovani predstavniki vlade, spoštovani kolegi in kolegice! Jaz bi se najprej rad zahvalil, varuhinji človekovih pravic za njeno opravljeno delo. Če bi bil zdaj predsednik olimpijskega komiteja, bi potem verjetno lahko celo izrekel vsaj z vidika narodnih skupnosti, da je bila do zdaj najboljša varuhinja človekovih pravic. Mislim, da je bila v pri svojem delu tudi zelo aktivna in proaktivna na tem področju, ker to, da je bilo sorazmerno malo prijav, kar se, bom rekel, kršitev, zakonodaje tiče oziroma človekovih pravic s strani narodnosti, še ne pomeni, da te se te ne dogajajo, ampak kot smo tudi na Komisiji za narodni skupnosti nekako ugotovili, večkrat se, bom rekel, na žalost, pripadniki narodnih skupnosti, bom rekel, tega ne poslužujemo, ampak nekako s, bom rekel, s smo prepuščeni morda po krivi po krivično sami sebi oziroma ne poslužujemo se, možnosti rabe jezika, ampak potem raje izberemo po svoje tisto lažjo pot in pač tisto, kar želimo opraviti v različnih uradih, pač opravimo v slovenskem jeziku. Poročilo varuhinje nekako tudi razumem kot neke vrste nadstrankarsko poročilo, ker v tem državnem zboru seveda imamo vedno, bom rekel, dve pravici oziroma dve razlagi, kaj je prav in kaj je narobe, glede na opozicijo in pozicijo. In glede na to, da je to, bom rekel, neke vrste ne strankarsko poročilo, mislim, da nas lahko v marsikateri zadevi resno zaskrbi. Posebej nas med mene osebno tudi to skrbi, na kar je to gospa opozorila, in sem tudi sam dejansko bil temu večkrat priča, tudi kot predstavnik, oziroma predsednik madžarske skupnosti, in tudi kot, bom rekel, zdaj poslanec v državnem zboru, neodzivnost nekaterih državnih organov, tudi ministrstev, na žalost. In, mislim, da bi bilo na tem področju, da bi res potrebno narediti koraka naprej. In samo sporočilo bi po mojem imelo še večjo težo in tudi večji pome, če bi nekako tudi ministrstva pa oziroma tudi seveda drugi, druge državne inštitucije nekako, imele neke obvezo do tega poročila, da, pač povedo, kaj so v tem letu dni od prejšnjega poročila naredile. Zato sem jaz tudi vesel, da je gospa državna sekretarka povedala, kakšno delo so opravili, in, mislim, da bi bilo to umestno in primerno tudi za druga ministrstva. Eden največjih problemov, ki jih mi zaznavamo kot, predstavnik, narodne skupnosti, je vsekakor razkorak med, z kar se zakonodaje tiče, torej, v izvajanju same zakonodaje, ker mislim, da je precej šibka, zakonodaja, pri v v zaščiti avtohtonih narodnih skupnosti je zelo dobro zapisana, izvajanje pa je zelo slabo. In na tem področju že leta in leta opozarjamo, ampak vidnih napredkov ni bilo. Ne rečem, da ni bilo, vlada, vsaka vlada se je nekoliko potrudila, ampak predvsem pri, bom rekel, izobraževanju strokovnega kadra pa mislim, da bi morala vsaka vlada narediti še več, kot je do sedaj. S to s, s o sodelovanju, ki smo jo ta dokument, ki smo ga v sodelovanju s podpisali s koalicijo, tudi vsebuje tudi ta del, in upam, da bomo v tem mandatu na tem področju naredili še večji razkorak, večji napredek. Kar je pa, bom rekel, nekako neke vrste značilnost tudi za naše območje, je tudi sovražni govor. Kar nekaj posameznikov je v našem koncu, ki so v na tem področju, moram povedati, zelo aktivni. Mislim, da je v Sloveniji to vprašanje zakonsko slabo rešeno. Ker, sicer razumem pomembnost in seveda, podpiram tudi svobodo govora, ampak svoboda ampak včasih je imel med, svobodnim izražanjem in sovražnim govorom zelo tanka. In mislim, da bi na tem področju morali v tem državnem zboru tudi sprejeti zakonodajo, ki bi to mejo sovražnega govora bolj eksaktno določala, ker tako jo pač vsak lahko razlaga po svoje. In ravno zaradi te nedorečene zakonodaje ne varuhinja kakor tudi ne organi pregona včasih nimajo dejansko instrumentov, da bi lahko primerno ukrepali. Na koncu bi se še rad še enkrat zahvalil, gospe varuhinji in seveda njenim sodelavcem za, zelo dobro opravljeno delo in vam želim tudi v bodoče vse dobro. Hvala lepa za besedo.